Sind Sie bereit zuzugeben, dass so etwas nur funktioniert, wenn der Fiskalpakt kommt und wenn dann auch Schuldenbremsen in allen Staaten vereinbart werden?